herra forseti ég ætla að tala hérna fyrir máli sem hefur reyndar verið flutt áður

sambærilega eða allt að því sömu þingsályktunartillögu á hundrað fertugasta og hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi um er að ræða innleiðingu á merki sem kallast broskarlinn á dönsku það svo sem þarf ekki endilega að vera broskarl en hugmyndin er

eftir hverja úttekt er fyllt út skýrsla í dag hafa neytendur eða almenningur ekki aðgang að upplýsingunum en hugmyndin er að þær verði gerðar aðgengilegar hugmyndin er í rauninni sótt til danmerkur og ég þekki þetta mál ágætlega vegna þess að í fyrra starfi var ég að reyna að kynna þetta mál og neytendasamtökin hvöttu stjórnvöld til að innleiða kerfið árið tvö þúsund og ellefu en varð ekki ágengt siv friðleifsdóttir tók það síðan upp hér á þingi og það strandaði í einhverri nefnd en við horfum til þess að danir hafa verið með þetta kerfi frá árinu tvö þúsund og eitt þannig að það er komin góð reynsla af því þannig að ég útskýri þetta aðeins nánar er verið að upplýsa neytendur um ástand til dæmis veitingastaða ísbúða bakaría og annarra staða sem selja matvæli gengur fyrst og fremst út á þess háttar fyrirtæki mér finnst þetta vera mjög þarft mál vegna þess að þetta eykur í rauninni bara gagnsæi og það að neytandinn er upplýstur um þetta það eykur líka sýnileika eftirlitsins sem ég held að sé gott það er ekki verið að tala um aukið eftirlit bara svo að það komi fram það er mjög mikilvægt heilbrigðisfulltrúinn þarf hvort eð er að mæta á svæðið og gera skýrslu eini munurinn er að skýrslan fer ekki í möppu hún fer á glugga eða á áberandi stað við inngang

ef eitthvert fyrirtæki hefur ítrekað fengið besta mesta broskarlinn þann sem brosir breiðast fær fyrirtækið elite smiley og þá minnkar það eftirlit á þeim stað eða það er látið í friði þó að það geti alltaf átt von á skyndiúttekt þá er hægt að einbeita sér að þeim sem standa sig síður vel danir voru fyrsta landið og eina landið reyndar enn þá sem er með svona kerfi á landsvísu en sambærilegt kerfi hefur varð sett upp til dæmis í þrándheimi í noregi og nú eru bretar að innleiða svona kerfi og það er miðað við að það verði búið að innleiða það alls staðar í lok ársins ég held því að þetta sé eitthvað sem muni koma og þetta sé framtíðin og ég held að við ættum ekkert að vera að bíða allt of lengi eftir því heldur vona ég að þetta muni bara ganga til nefndarinnar sem horfi á þetta jákvæðum augum ég get ekki séð að það sé mikill kostnaður fólginn í þessu því að eins og ég er búin ítrekað að benda á þarf að fara í eftirlitið hvort eð er danir eru nú þegar með kerfi þannig að við getum sótt í þeirra reynslubanka og ég veit að matvælastofnun hefur kynnt sér þetta mál nokkuð það er kannski rétt að taka fram að í danmörku voru reyndar bæði heilbrigðisfulltrúar og fyrirtæki frekar gagnrýnin í upphafi og þetta var pólitísk ákvörðun sem var tekin þar en reynslan hefur síðan sýnt að í dag er almenn sátt um þetta kerfi og engar efasemdir svo ég viti til ég ætla svo sem ekkert að vera kannski að þess um þetta mjög lengi mér finnst bara greinargerðin með þingsályktunartillögunni er mjög skýr og ég vænti þess að þingmenn lesi hana mér finnst kannski mikilvægur punktur í þessu er að maður getur stundum velt fyrir sér hver hefur eftirlit með eftirlitinu auðvitað vænti ég þess að heilbrigðisfulltrúar fari á alla þá staði sem þeim ber að fara á og skoði það sem þeim ber að skoða en ég hef kannski ekkert í höndunum um það en með því að gera skýrslurnar svona aðgengilegar þá fer það ekkert á milli mála það eins og ég segi eykur tiltrú á eftirlitskerfinu og einnig á fyrirtækjunum ég held að ég sé búin að fara yfir allt sem máli skiptir það sem ég hef heyrt sem kannski varð til þess að stjórnvöld voru ekki svo jákvæð gagnvart þessu þegar neytendasamtökin sendu þetta erindi tvö þúsund og ellefu og fengu svo svar tveimur árum seinna eftir að hafa ítrekað það að það var talað um tímaskort og fjárskort en eins og ég segi ég get ekki séð stóra kostnaðinn við þetta ég held að þetta sé klárlega til bóta ég vona að þetta fái bara jákvæða meðferð hjá nefndinni